Chciałbym do tego dokumentu dodać trzy elementy, trzy opinie po pierwsze strategia, i to w dodatku globalna, zawsze powinna być tworzona w miarę aktualnie i, według mojej oceny, to się udało, choć współczuję wysokiej komisarz, bo nie jest to łatwe zadanie, jeżeli jednocześnie mamy Brexit. Druga rzecz kluczowa mamy w tym dokumencie prawie wszystko, to bardzo dobrze, natomiast brakuje w tym przekazie przede wszystkim pewnej hierarchii wartości problemów. Wydaje mi się, że mówienie, iż wszystkie kwestie są identycznie ważne, jest pewnego rodzaju błędem, może niezbyt poważnym, ale jednak pewnym błędem.

Wydaje mi się, że kondycja społeczna Europy jest gorsza, niż powinna. Wynika to z kilku elementów, ale o jednym powiem, bo dla mnie jest to kluczowe. Otóż powinniśmy pamiętać, że solidarność w Europie musi być oparta na poszanowaniu różnorodności i suwerenności, ale jednocześnie tym, którzy walczą o suwerenność, musimy cały czas podpowiadać, że suwerenność nie może redukować wewnętrznej solidarności w Europie. Kondycja społeczna musi także być uwarunkowana trzecim elementem dobrą informacją, walką z propagandą i dobrym przedstawianiem tych osiągnięć, które bez wątpienia należą się parlamentowi, instytucjom parlamentarnym, instytucjom europejskim. Mamy z tym gigantyczny kłopot. Mamy gigantyczny kłopot z wewnętrznym komunikowaniu się w Europie. Dla Hiszpanii czy Portugalii bezpieczeństwo nie jest dziś ważne, bo nie odczuwają zagrożenia.